Il y a quatre points qui ont marqué, comme l'a dit le ministre belge, ce Conseil.

Parce que la supervision c'est l'élément fondamental, le cadre dans lequel nous allons pouvoir, brique par brique, semaine après semaine, produit après produit, marché après marché ou acteur après acteur, tirer les leçons de la crise, mettre en place une régulation intelligente et une supervision efficace, de telle sorte que, au bout de la route et nous n'y sommes pas aucun acteur, aucun produit, aucun marché, aucun territoire, n'échappe à une régulation intelligente et à une supervision efficace.

Je voudrais également dire que le président belge, Didier Reynders, a joué un rôle très personnel, très volontariste, en s'appuyant d'ailleurs, au delà du travail de son équipe, sur le travail qui a été fait avant lui par la Présidence espagnole et la Présidence suédoise. Je voudrais également rappeler, Mesdames et Messieurs, que la raison initiale de cette proposition de la Commission sur la supervision c'est le travail très intelligent réalisé par M. Jacques de Larosière pour tirer la première grande leçon de cette crise. Nous aurons ainsi, le 1er janvier la Commission va beaucoup travailler, comme c'est son rôle, pour préparer la mise en place de ces trois autorités et du conseil des risques systémiques des structures européennes. J'ai parlé d'écrans radars européens, de tours de contrôle, évidemment nécessaires puisque, nous le savons, dans la moitié des pays européens, que vous représentez, la moitié des banques appartiennent à d'autres pays. Donc nous avons affaire généralement à des établissements financiers qui ont un caractère transnational et présentent par conséquent une dimension et des risques systémiques. Je voulais saisir cette occasion pour remercier la Présidence et remercier très sincèrement le Parlement et vos rapporteurs du travail essentiel qu'ils ont fourni pour le succès de cette toute première étape, comme l'a dit M.

Maintenant le travail de construction commence. Vous verrez que, semaine après semaine dès la semaine prochaine je vais présenter la régulation sur les produits dérivés, la régulation sur les ventes à découvert puis, un peu plus tard, sur les agences de notation nous allons remplir ce cadre. Deux points de débat qui concernent également le secteur financier, à propos d'idées de contribution, de taxe. L'un est plus avancé que l'autre et je crois, comme la Présidence belge l'a dit, qu'il ne faut pas mélanger les deux sujets, qui sont différents, même s'ils concernent tous le financement par le secteur financier.

J'avais ouvert ce débat sous la Présidence espagnole à Madrid, au Conseil informel, en présentant l'idée d'une boîte à outils pour la prévention des crises dans le secteur bancaire et financier avec deux idées simples la prévention coûte toujours moins cher que la réparation c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour les crises financières

Parce que nous aurons là aussi avancé dans un processus important qui est celui de Bâle, avec les obligations de capitalisation de fonds propres en qualité et en quantité. Vous savez bien que lorsqu'on parle des contributions des banques ou de la prévention dans les banques, il faut mettre tous les éléments ensemble, il faut veiller à ce que j'ai appelé le calibrage de ces mesures pour qu'elles soient efficaces et que personne n'y échappe.

La Suède l'avait déjà fait. Nous allons essayer de bâtir un système coordonné avec un tronc commun qui évitera la mauvaise coordination, voire la concurrence, et la double taxation sur les établissements bancaires.

Il est beaucoup plus difficile, c'est celui de la taxation des transactions financières au niveau mondial. Ce débat a été engagé au

Il ne sera plus sûr, ce monde qui nous entoure, que s'il est plus juste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous voyons bien tous les défis, écologiques, climatiques, alimentaires et les crises, qui frappent d'ailleurs plus gravement les pays les plus pauvres.

Mon collègue Algirdas Šemeta a fait une première note d'information et, sur la base des travaux du Conseil des ministres, nous allons élaborer une nouvelle communication sur la taxation du secteur financier en particulier. Cette communication est prévue pour le mois d'octobre. Je ne répéterai pas ce qu'a dit Didier Reynders sur le programme de stabilité et de convergence, les efforts fournis par la Commission, les travaux de la task force, notamment cette idée, que je trouve utile, de semestre européen, qui permettra de mettre en perspective l'analyse budgétaire de chacun des pays, tout en préservant leur souveraineté

pour présenter au Conseil informel du mois de septembre un rapport qui intéressera le Parlement sur la régulation transatlantique.

entre ce qui se fait aux États Unis en ce moment et ce que nous faisons nous, en Europe, pour assurer ce parallélisme.